Einige davon sind offensichtlich nicht mehrheitsfähig, aber sein Ansatz ist richtig und verdient breite Unterstützung und eine öffentliche Debatte, auch außerhalb des Hemicycle. Auch in unserer Fraktion gab es kontroverse Debatten über die konkreten Vorschläge des Berichts. Sie spiegeln die divergierenden Interessen in und Erfahrungen mit der Europäischen Union wider. In einem Punkt gibt es Übereinstimmung Der Ort für die Diskussion und die Entscheidung der Demokratiefrage ist nicht allein das Parlament.